Natomiast w związku z tym, że jesteśmy w poważnej izbie, chciałbym popytać o szczegóły.

A po drugie, proszę podać mi informację skoro wspominała Pani o wieszaniu polityków w cudzysłowie oczywiście dlaczego, jak Pani partia rządziła w Polsce i na marszach organizowanych przez Panią wieszano prezesa obecnej partii rządzącej, prokuratura wtedy nic nie robiła?